Herzlichen Dank für diese Frage.

Ich habe im Rechtsausschuss auf die Zustimmung der Europäischen Volkspartei gewartet, als wir noch während des Prozesses die notwendigen Fragen zur Rechtssicherheit in Bezug auf ACTA gestellt haben. Und da war Schweigen im Walde und Verweigerung.

Rechtsunsicherheit hilft auch unserer Wirtschaft nicht, liebe Kollegin.